Ceea ce se întâmplă de câteva săptămâni imensul scandal politic de acolo nu face decât să întărească această percepție.

Pe scurt, cultura politică este departe de a fi una deschisă și care să permită un angajament al Macedoniei pe drumul european. De aceea, cred că întrebarea fundamentală la care trebuie să răspundă elitele politice din Macedonia este da sau nu?

Din punctul nostru de vedere, de asemenea, trebuie să dăm un răspuns clar. Eu cred că susținerea pentru deschiderea negocierilor ar putea întări convingerea celor care luptă pentru idealurile noastre.